Monsieur le Président, nous avons discuté de cela en Conférence des présidents, jeudi dernier, et ce sont un petit peu les positions qui étaient développées. Je vous ferai une proposition de compromis. Je pense, en effet, que c'est une compétence de la commission du contrôle budgétaire.